Monsieur le Président, nous avons perdu beaucoup de temps, depuis dix ans, date de notre premier rapport.

Au fond, pour protéger nos enfants, nous avons besoin de cette mobilisation sans faille, pas seulement de nos responsables politiques, mais aussi de la société tout entière.